Wniosek, nad którym jutro zagłosujemy, różni się znacząco od tego zaproponowanego przez Komisję Europejską, który wprowadzał głównie techniczne zmiany upraszczające obowiązujące prawodawstwo. Pierwotnym celem raportu jest bowiem przyspieszenie procedur rejestracji nazwy nowego włókna, aby skutecznie wesprzeć innowacyjność w europejskim przemyśle włókienniczym i odzieżowym, jednocześnie umożliwiając konsumentom szybsze korzystanie z nowoczesnych wyrobów. Mimo, iż ponad dwuletnie prace spowolniły proces upraszczania procedur, przypomnę, że Parlament proponował rozszerzenie pierwotnego zakresu rozporządzenia, w szczególności o przepisy dotyczące kraju pochodzenia produktu tekstylnego, to cieszę się, że uzgodniony kompromis został wyważony. Zaznaczam jednak, że moja grupa optowała za zatwierdzeniem wniosku w jego początkowej wersji z szybką korzyścią dla biznesu i konsumentów. Od początku proponowaliśmy bowiem, by prace nad tymi kwestiami nie odbywały się w kontekście sprawozdania technicznego. Komisja zatem zostanie poproszona, aby głębiej przeanalizować sprawę obowiązujących etykiet made in dla produktów włókienniczych wytwarzanych poza Unią i do roku 2013 sporządzi sprawozdanie w sprawie uruchomienia ewentualnego systemu oznakowania pochodzenia produktów.

Kompromis między Parlamentem i Radą gwarantuje ponadto, że etykiety produktów odzieżowych informować będą o użyciu materiałów pochodzenia zwierzęcego.

harmonizacja rozmiarów na skalę europejską lub też technologie RFiD pamiętajmy, aby uwzględnić podejście pragmatyczne zgodne z tym, czego oczekują konsumenci jak również z tym, czego może dokonać przemysł.